Est ce que pour soutenir l'économie du Japon, on est obligés d'avoir des aliments contaminés, même si ceux ci sont en dessous des normes?

Moi, je me dis, est ce que je vais leur donner du lait à 500 becquerels d'iode, alors que je peux avoir une alternative avec du lait à zéro becquerel d'iode? Et je me dis que, peut être, la Commission devrait se dire On bloque les aliments provenant du Japon, parce qu'ils sont susceptibles d'être contaminés, et on va aider et soutenir, peut être financièrement ou par des aliments propres, les Japonais eux mêmes. Enfin, j'ai un appel à vous faire, Monsieur Barroso, parce que j'ai été interpelée par Areva, qui est allé au Japon, où son matériel a été interdit et stocké à l'aéroport.